L'incapacité des autorités à faire face à l'une des inondations les plus spectaculaires de ces dernières années n'est que le symptôme d'un mal plus profond celui de l'impasse d'un État multiethnique et donc multi conflictuel. Impasse aggravée par un processus d'élargissement européen qui, aux yeux de bien des citoyens des Balkans occidentaux, manque tant de clarté que d'intégrité.

Pour beaucoup, le triomphe de Vladimir Poutine à Belgrade le démontre l'avenir s'inscrit entre Chine et Russie, où ils croient trouver des conditions propices à une coopération de bonne foi.